Głównym celem umów handlowych z krajami AKP była zawsze integracja tych państw z gospodarką światową oraz wspieranie ich rozwoju poprzez promowanie rozwiązań opartych na stabilizacji i demokracji.

Wymiana handlowa z tym regionem stanowi obecnie margines unijnego handlu międzynarodowego. Umowa przewiduje natomiast bezcłowy dostęp do rynków wspólnotowych, w odniesieniu do konkretnych towarów, a także otwarcie na europejski eksport w nadchodzących latach. Niesie więc korzyści dla obydwu stron, dodatkowo wzmacniając partnerstwo oraz dialog polityczny. Mimo, że obejmuje jedynie część krajów regionu, stanowi istotny wkład w procesie jego integracji.